Jak byłem teraz Mołdawii, to ludzie uważali, że jedynym ratunkiem jest Putin, który zaprowadzi odrobinę porządku.

Próba przekupywania ludzi pieniędzmi kończy się z reguły smutno, bo najpierw się ludzi przekupuje, potem się grozi, że im się tych pieniędzy nie da, co powoduje, że ludzie przestają lubić Unię Europejską i trudno się im dziwić. Generalnie rzecz biorąc, rzecz jest w moralności.